til hæstvirts fjármálaráðherra fyrir það að við skulum vera að ræða þessa ágætu eigendastefnu á þinginu og ég fagna því að hún er komin fram svo langt sem hún nær það gladdi mig líka að hæstvirtur fjármálaráðherra sagði í sinni ræðu að þetta væri eigendastefna í drögum og hvatti til þess að við í viðskiptanefnd funduðum um hana við höfum reyndar fundað um hana einu sinni og fengið ágæta kynningu á henni frá fjármálaráðuneytinu en ég vona svo sannarlega að við getum átt um hana fleiri fundi og þá haft á hana áhrif vegna þess að markmiðin eru góð en þessi stefna ber það með sér að þetta er skjal í mótun og sett fram miðað við tilteknar forsendur og tiltekinn veruleika sem við erum ekki vissum að verði þar sem hlutirnir breytast svo hratt þetta tengist allt saman og það hefur verið rætt hér að bankasýslan eigendastefnan og eignaumsýslufélagið og sparisjóðirnir sem við ræddum fyrr á þessu þingi og ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni eygló harðardóttur hvernig við erum að ræða það og þessi röð sem þessir hlutir koma fram er kannski ekki alveg til eftirbreytni en þetta er erfitt verkefni og hæstvirtur fjármálaráðherra er kannski nokkur vorkunn að standa frammi fyrir því hvar á að byrja af því að allt þarf að bíða eftir hinu og þetta kallast allt á þannig að ég hef vissa

en þess vegna er mikilvægt að við ræðum þetta allt í samhengi og við séum ekki búin að útiloka eða komin á einhverja braut sem verklagið snýst svo allt um að færa hlutina inn í það plan við verðum einhvern veginn að átta okkur á því að við verðum að hafa þetta sem lifandi verkefni á mánudaginn var var mikilvægur áfangi sem vakti vonir um það að uppbygging fjármálakerfisins yrði með jákvæðari og betri hætti en maður hefur þorað að vona og það var þegar samkomulag stjórnvalda var kynnt við skilanefndir bankanna þriggja þetta voru fyrstu jákvæðu fréttirnar sem við fengum í mjög langan tíma en það er ekkert fast í hendi og hæstvirtur fjármálaráðherra tók það sérstaklega fram í gær að þess vegna teldi hann að það þyrfti að klára stofnun bankasýslunnar og hann vildi hafa vaðið fyrir neðan sig og allt í lagi með það en það er hins vegar morgunljóst að það eru allar forsendur breyttar eða gætu verið breyttar ef þetta gengur eftir og þess vegna planið sem lagt var upp með þegar þessi eigendastefna var sett fram er bara orðið allt annað þetta plagg eins ágætt og með sín markmið eins og það er er í rauninni orðið úrelt ég vil nefna nokkur dæmi gegnumsneitt í þessu plaggi miðast öll vinnan við það að ríkið sé eini eigandinn og það ræðir ekki um hlutverk ríkisins eða stefnu ríkisins sem meðeiganda að ég tali ekki um sem tíu prósent eiganda eins og stefnir vonandi í að ríkið verði í tveimur bönkunum og það ræðir ekki um það hvernig þessi markmið eigendastefnunnar muni nást ef ríkið er með tíu prósenta hlut hvernig ætlar ríkið að geta sett fram allar þær kröfur sem gerðar eru til tíminn líður alveg ótrúlega hratt og ég er rétt að byrja ég vil leggja á það áherslu að þetta er fínn grunnur og nauðsynlegt að ríkið setji sér skýr markmið en ég legg áherslu á það að við erum í verkinu miðju við þurfum að klára þessa hugsun og sjá hver þróunin verður áður en

notum það tækifæri eins vel og við getum